Doamnă in 't Veld, am două întrebări scurte la adresa dumneavoastră. Știți de câte ori Curtea Constituțională a României a declarat acțiunile doamnei Kövesi ca anticonstituționale? De câte ori doamna Kövesi a fost declarată că a încălcat Constituția în România? Și doi, știți că în cazul care este și în atenția dumneavoastră, dosarul deschis pentru abuz împotriva doamnei Kövesi cele mai importante mărturii sunt cele ale foștilor adjuncți ai doamnei Kövesi, doi procurori din Direcția Națională Anticorupție care au depus mărturie împotriva doamnei Kövesi? Atunci cum puteți să spuneți că se fac presiuni politice în acest caz?